Die Europäische Zentralbank handelt aus unserer Sicht richtig und verantwortungsvoll, wenn sie durch Aufkäufe von Staatsanleihen Zinsen für gefährdete EU Staaten drückt. Sollte hier nicht endlich ein Tabu gebrochen und der Aufkauf von Staatsanleihen genehmigt werden vor allem aber Regeln unterworfen werden, die klar und nachvollziehbar sind?